Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, los ciudadanos reclaman de Europa soluciones a los problemas y que Europa sea capaz de lograr una recuperación económica sostenible y que contribuya a la simplificación y flexibilidad de las normativas. La movilidad de los profesionales no es solo un derecho fundamental recogido en los Tratados, es también un factor clave para la modernización del mercado laboral y el desarrollo económico. Por ello, es necesario adaptar y actualizar el régimen del reconocimiento de las cualificaciones profesionales a la realidad laboral y a las demandas y necesidades de los profesionales y de los consumidores. La futura propuesta de la Comisión deberá contemplar una mayor transparencia y simplificación en las normas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales una evaluación de las medidas compensatorias, para solventar los problemas existentes una mayor clarificación de los criterios sobre conocimientos lingüísticos, para garantizar la calidad de los servicios prestados y proteger la seguridad de consumidores y pacientes y una mayor cooperación y coordinación entre las autoridades competentes y los puntos de contacto nacionales. Señorías, Europa debe situar a los profesionales y a los consumidores en el corazón del Mercado Único.